Vemos que, en el caso del crecimiento económico, esta semana todos los datos que hemos tenido son malos las economías europeas se están parando.

Vemos que, realmente, con la salida del Reino Unido perdemos un miembro clave para Europa.

Tenemos muchísimos retos y no vamos a tener los recursos para hacerles frente.

Un sistema de recursos propios que nos ayude a resolver los problemas a los que nos enfrentamos cambio climático y evasión fiscal. Este Parlamento no aprobará un acuerdo de MFP que no haga frente a estos problemas a la vez que resuelve para siempre el problema de la financiación de Europa, que no puede depender de estas negociaciones que siempre nos dejan por debajo de nuestras necesidades.